fyrsta mál tillagan fjallar um olía og gasrannsóknir á landgrunni íslands undan norðausturlandi

alþingi ályktar að fela iðnaðarráðherra að tryggja að nú þegar verði hafnar markvissar rannsóknir á því hvort olía eða gas finnist á landgrunni ísland undan norðausturlandi leitað verði samstarfs við erlenda aðila um rannsóknir eftir því sem við á og við staðarval verði stuðst við fyrri rannsóknir tillaga þessi var flutt á síðasta löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu þá og ekki hefur að mínu mati dvínað þörfin fyrir flutninginn á þessari tillögu ekki síst í ljósi þeirra áfalla sem yfir hafa dunið þó svo margir hafi haldið því fram að oft á tíðum væri mikið loft í þingeyingum hefur nú heldur dregið úr því á síðustu missirum og veitir þá ekki af því að leita leiða til þess að gasa þá örlítið upp eins og menn hafa stundum sagt þessi tillaga sem hér er borin upp og lögð fram byggir að sjálfsögðu á eldri vinnu allt frá hundrað tuttugasta og fyrsta löggjafarþingi hefur þetta mál verið rætt öðru hvoru

gengur út á það hefja rannsóknir á því hvort þessar auðlindir er að finna á landgrunni íslands hér norðaustur af landinu þetta svæði sem um er að ræða er kallað tjörnesbeltið og nær frá skaga um hundrað fimmtíu kílómetra í austur af öxarfirði og síðan nær þetta frá ströndum norðurlands allt að fimmtíu kílómetra í norður á kolbeinseyjarhrygg þarna hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir á undanförnum árum en hefur aldrei verið unnt að ljúka þeim með neinum hætti það hins vegar liggur fyrir að það hafa fundist merki á þessu svæði bæði um lífrænt gas og efni og á árunum tvö þúsund og þrjú og tvö þúsund og fjögur var sérstök áhersla lögð á skjálfanda í þessari rannsóknarvinnu hins vegar var það mat manna að þær upplýsingar sem þar komu fram væru ekki fullnægjandi það fundust vísbendingar um olíu í setlögum en meiri

bjarni richter jarðfræðingur hefur skoðað þessi mál mjög ítarlega og hefur meðal annars sett fram þær hugmyndir eða óskir og rökstutt þær vel að til þess að fá tæmandi upplýsingar þurfi að gera frekari athuganir á svæðinu hans skoðun er hins vegar þó sú að fyrri rannsóknir hafi sýnt fram á að gas og jafnvel olíumyndandi ferli geti átt sér stað á þessu svæði ég vil nefna það hér líka að við höfum veri að vinna að því íslendingar að kanna kosti þess og galla eða kanna kosti þess að fara í frekari rannsóknir á svokölluðu drekasvæði af ýmsum ástæðum sem óþarfi er að fjölyrða um hér hafa þær væntingar ekki gengið eftir ég bendi á það í þessu sambandi að nær okkur stendur að mínu mati undir þessum kringumstæðum að horfa til svæðis sem þarna greinir og er kallað gammurinn sem er þetta tjörnesbrotabelti og tel einboðið á þessum tímum að við einhendum okkur til þess að setja í það ákveðinn kraft að koma þessum rannsóknum fram það hafa staðið yfir rannsóknir á gasuppstreymi í flatey á skjálfanda og það liggja fyrir niðurstöður rannsókna sérfræðinga orkustofnunar þar að lútandi og þær styðja það enn fremur að þessar rannsóknir verði þeim verði gefinn meiri gaumur og þeim haldið áfram

fljót lýst það er brýn nauðsyn á því að ganga til þessa verks það eru gríðarlegir hagsmunir í húfi það er í rauninni í mínum huga óforsvaranlegt annað en að ganga úr skugga um það hvort við íslendingar getum átt möguleika á því að nýta auðlindir sem þarna kynnu að vera fyrir hendi en ég vil engu að síður undirstrika það